Herr Henkel, ich wollte Sie fragen Wissen Sie, wie viel Prozent der Weltenergie heute durch Atomkraft gedeckt wird? Können Sie wirklich sagen, dass sie zum Klimaschutz beiträgt? Es sind weniger als drei Prozent. Und die zweite Frage Wegen der angeblich so sicheren deutschen Atomkraftwerke Was sagen Sie denn zum Beispiel zu den Fällen Krümmel und Brunsbüttel?